Vous débutez l'année 2013, qui est la dernière année avant la fin de l'actuel mandat.

Ne pourriez vous pas accepter, Monsieur le premier ministre, de venir nous rencontrer plus souvent, notamment à l'occasion des réunions préparatoires des Conseils européens, puisque vous présidez le Conseil Affaires générales, qui est en charge de la préparation des Conseils européens? En tout cas, nous sommes très demandeurs de relations très directes avec vous.